Súčasná Európa je založená na hodnotách, ktoré nás spájajú a ktoré nám umožňujú spolupracovať pri vzájomnom rešpektovaní sa. Aj ja chcem zdôrazniť, že každý štát má právo prostredníctvom demokraticky zvolených predstaviteľov prijať svoj základný zákon. Nová ústava Maďarska však otvára aj otázky, ktoré sú citlivé pre jej susedov a dotýkajú sa ich.

Neštandardné nastavenie kritérií pre nadobudnutie maďarského občianstva, teda bez prirodzenej väzby na Maďarsko, vytvára možnosť vzniku politických väzieb medzi štátom a občanmi, ktorí k nemu nemajú skutočnú väzbu.

Hovorí sa tu o jednotnom maďarskom národe, o kolektívnych právach, o podpore ich samospráv v zahraničí na etnickom princípe, o zodpovednosti Maďarska za všetkých Maďarov.

Myslím si preto, že teraz, keď ústava ešte nie je platná, je vhodný čas o nej diskutovať, vysvetliť si, aké by mohli byť negatívne dopady.

V našej súčasnej politike rozširovania Európskej únie sa snažíme klásť dôraz na to, aby sa susedské vzťahy medzi budúcimi štátmi riešili na základe našich európskych hodnôt. Predstavme si kolegovia, aká by bola reakcia Únie, ak by sa dnes napríklad Srbsko rozhodlo hromadne udeľovať štátne občianstvo občanom Bosny a Hercegoviny alebo Albánsko občanom Macedónska. Chcem tým ešte raz povedať, že iba v situácii vzájomného rešpektovania hodnôt a spolupráce môžeme hovoriť aj o ďalšom budúcom spoločnom budovaní Európskej únie.